hæstvirtur forseti það ber nú að þakka það að þessi umræða skuli fara hér fram ég vil þakka hæstvirtum iðnaðarráðherra fyrir að

vegar hæstvirtur forseti velta því fyrir mér hvað er það sem kannski í raun og veru hefur í upphafi búið til allar þær deilur

atriðum að þar hafi ef til vill ekki verið nógu vel hugað að undirbúningi en ég vil sem sagt byrja á að velta því fyrir mér hvers vegna erum yfirleitt í þessari umræðu um að hér hafi verið færst of mikið í fang við gerð kárahnjúkastíflu stíflan sé of stór lónið of stórt skiptir ekki máli háttvirtur þingmaður þitt er vafalaust af svipaðri stærð og mitt

að skoða hana út frá þeim sjónarhóli ég tel að uppbygging stóriðju á austurlandi

eins og þar var komið málum menn hlytu að líta til þess að finna sér tækifæri til að efla atvinnulíf á austurlandi í því sambandi var alls ekkert óeðlilegt að líta til þess að nýta orku norðan vatnajökuls sem hægt væri að nýta inn á þetta svæði og mjög eðlileg krafa heimamanna að slík orka væri nýtt á austfjörðum það sem hins vegar kannski hefur orsakað að við höfum endað í þessum stórdeilum meðal annars vegna notkunar á því landi sem við sökkvum með hálslóni er auðvitað það sem er undirrót þess að þessar ákvarðanir eru teknar hvað skyldi það nú vera það er stefnuleysi ríkisstjórnarinnar í stóriðjumálum algjört stefnuleysi í stað þess að hafa stefnu um það sem hefði verið mjög eðlilegt og æskilegt að reisa tvö hundruð til tvö hundruð fimmtíu þúsund tonna álver á reyðarfirði sem hefði bara verið þokkaleg stærð og alveg nægileg til að ná fram góðum áhrifum í atvinnulífi á austfjörðum nei þá lætur ríkisstjórnin álfyrirtækjunum það eftir að segja við viljum reisa þrjú hundruð fimmtíu þúsund tonna álver hver er munurinn hver er munurinn háttvirtur þingmaður eigum við ekki aðeins að skoða það hver er munurinn munurinn er nefnilega sá

og stíflan þyrfti ekki að vera af þeirri stærð sem hún var reist og þar af leiðandi væri kannski mörg sú umræða sem hefur farið fram um náttúrunýtingu og notkun lands norðan við vatnajökul aldrei þurft að eiga sér stað ég vil vekja athygli háttvirtra þingmanna arnbjargar sveinsdóttur á grein sem birtist í blaðinu í gær þar sem var viðtal við ástu þorleifsdóttur þar sem hún færði rök fyrir því að ef til vill væri hægt að ná þeirri orku sem þyrfti til reyðarfjarðar með lægri lónhæð og hvað þá ef álverið hefði verið aðeins minna þannig að við hefðum ekki þurft að ná í allan þennan vatnsforða til að tryggja rafmagn fyrir þrjú hundruð fimmtíu þúsund tonna framleiðslu þá hefðum við einfaldlega háttvirtur þingmaður austfirðinga arnbjörg sveinsdóttir getað sameinast um það að vera ánægð með það öllsömul ekki bara þeir sem vilja byggja upp atvinnulíf á landsbyggðinni heldur öllsömul um að það hefði verið hægt að ná markverðum áfanga í því og líka að taka tillit til þeirrar umræðu sem hefur orðið varðandi náttúrunýtingu og

ég tel sem sagt að það sé ekkert óeðlilegt við þó fólk í hinum dreifðu byggðum íslands horfi til þess að þar komi ný atvinnutækifæri og þau séu meðal annars byggð upp á stóriðju ef svo vill vera en ég segi það hæstvirtur forseti að mér finnst skorta á að ríkisstjórnin hafi stefnu um það hvernig hún vill dreifa þessum atvinnukostum um landið og af hvaða stærðareiningum þau eigi að vera eigum við að taka eitthvað sem ef til vill er framundan eigum við að tala um húsavík er ástæða til að byggja upp þrjú hundruð fimmtíu þúsund tonna álver á húsavík ég segi nei það er mín skoðun en það er fullkomlega ástæða til að horfa til þess að húsvíkingar geti notað sína orkukosti

skynsamlegt í stöðunni ég var einfaldlega að segja að mér finnst að ríkisstjórnin hafi ekki stefnu í því hvernig hún vill dreifa þessum kostum um landið hún lætur álrisunum eftir að ákveða hversu stór álverin eigi að vera við erum svo að bregðast við því með að fara inn í ferli þess að ná í þá orku sem krafa er um fyrir þessi stóru álver sem er alls ekki nauðsynlegt skyldi það vera nauðsynlegt vegna þess að þessar einingar geti ekki borið sig nei alls ekki það hefur enginn sýnt fram á það

að segja er að við höfum ekki mótað okkur vegferð í þessum málum þess vegna erum við búin að lenda út í þessar hörkudeilum í þjóðfélaginu vegna þess að við erum að taka stærri skref heldur en er ásættanlegt fyrir mjög marga sem horfa á nýtingu landsins í því sambandi er auðvitað rétt að vekja athygli á að ég held að hæstvirtur iðnaðar og viðskiptaráðherra hafi kynnt það í gær að það væri komin sátt um verkferla sem snúa að notkun vatnsafls og hvers konar uppröðun við þyrftum að búa til í því þetta er auðvitað stefnumótun þá spyr ég hvar er stefnumótunin varðandi stærð álvera hvar er hún hún er auðvitað orsökin að því hversu mikla orku við erum að ná í í hverju tilfelli þannig er það ef við leyfum álfyrirtækjunum að setja kröfuna og reisa hana og hún er tekin gild í okkar þjóðfélagi að það skuli eingöngu byggt álver af þeirri stærð sem hér er verið að reisa meðal annars austur á reyðarfirði þá erum við auðvitað þar með að viðurkenna að við séum sammála því að leita að þeirri orku sem þarna þarf til framleiðslunnar þá erum við komin í ferla sem við erum kannski ekki öll sátt við ég held að margt af þeirri umræðu og þeim deilum sem við höfum lent í sé kannski orsök þess að við höfum leyft álfyrirtækjunum að setja fram þá kröfu um hversu stórar einingar álfyrirtækin vildu byggja í stað þess að setja því takmörk jafnvel með skilyrðum eða fyrirskipunum um að það mætti skoðar síðar stækkun og þá yrði auðvitað metin orkuþörf og önnur nýting þannig var þetta byggt upp við norðurál í hvalfirði skref fyrir skref ég er að draga þetta hér fram hæstvirtur forseti vegna þess að það vita allir hvernig þessar deilur hafa hér verið um kárahnjúka og kárahnjúkastíflu og notkun lands í því sambandi á undanförnum árum og missirum ég verð hins vegar að segja hæstvirtur forseti að eftir umfjöllun í haust um kárahnjúkastíflu og gerð hennar og þær upplýsingar sem við fengum fram meðal annars í iðnaðarnefnd þá hef ég miklu minni áhyggjur af kárahnjúkastíflu heldur en kannski fyrr ég tel að kárahnjúkastífla sé ekki stórhættulegt mannvirki ég tel að það sé ekki hins vegar er það mikil spurning hvort jarðskorpan sem var kannski ekki nægilega rannsökuð við gerð stíflunnar muni ef til vill taka breytingum við þann mikla þunga sem áætlað er að setja í hálslón þá kem ég kannski aftur að þeirri grein sem ásta þorleifsdóttir var með í blaðinu í gær er það hugsanlegt og ég beini þeirri spurningu til hæstvirts iðnaðarráðherra er það hugsanlegt að við förum varlegar í að fylla stífluna með tilliti til þess eins og ásta rakti í grein sinni að vatnsstreymi frá jöklinum er meira vegna hlýnandi veðurfars heldur en menn gerðu áður ráð fyrir og þess vegna minni líkur á að það

til að nýta fjárfestinguna sem er á reyðarfirði er það hugsanlegt ég spyr vegna þess að ég þekki ekki það mál en ásta þorleifsdóttir færir að því nokkrar líkur að það sé alveg hugsanlegt að hafa lægri lónhæð og ná samt þessari orku sem við erum að sækjast eftir þetta var nú í meginatriðum hæstvirtur forseti það sem ég vildi sagt hafa hitt er alveg ljóst að ástæða þess að landsbyggðin er mjög víða að leita að nýjum atvinnutækifærum og horfir þar til orkunnar og í því sambandi til stóriðjunnar er auðvitað sú þróun sem víða hefur orðið í byggðum landsins það verður ekkert undan því vikist að þar á líka stefna stjórnvalda mikinn þátt meðal annars stefnan í sjávarútvegsmálunum það er ekkert hægt að horfa fram hjá því háttvirtur þingmaður þannig er það þó þú búir ekki við sjávar þá er það svo við erum auðvitað að horfa á að það fækkar því miður á mörgum landsvæðum og atvinnutækin í gömlu undirstöðuatvinnugreinunum fækkar vissulega er þar tilfærsla og ný tækni sem kemur til það er samt mannanna verk að hafa búið meðal annars lögin um stjórn fiskveiða í þann búning sem við sitjum uppi með ég vona að þær framkvæmdir sem gerðar hafa verið á austfjörðum verði auðvitað okkur til gæfu því ekki getur neitt okkar hvaða skoðun sem við höfum vonað að þær verði til ógæfu það held ég að hljóti að vera einkennileg hugsun ef einhver hugsar

að það væri hægt að ná mjög markverðum árangri að þessu leyti í orkunýtingu og þess vegna stóriðjunotkun með minni virkjunum og minni

reyðarfirði ég vona hins vegar að störfin þar verði austfirðingum til heilla og ég vona vissulega að það verði vinnustaður þar sem kynjaskipting verður jafnari heldur en hefur verið í iðnaðargreinum á undanförnum árum

fjölbreytni starfanna og störfin geti vissulega breyst á milli kynja það er æskilegt að mínu mati það auðvitað eflir byggð síðan